Jest ona często deską ratunku dla zdesperowanych obywateli, podatników, wyborców naszych państw członkowskich. Często ci ludzie mają poczucie, że Parlament Europejski to czasem tylko Komisja Petycji, ponieważ jest ona adresatem wielu skarg, bolączek, problemów zwykłych ludzi, których wielka polityka nie obchodzi, lecz interesują ich konkretne problemy. O tych problemach moi szacowni przedmówcy na tej sali mówili mądrze.